Nuestros países y las instituciones europeas son más fuertes que cualquier forma de terrorismo por intenso que sea. Siempre que afrontemos la amenaza del terrorismo yihadista unidos, podremos vencerlo.

Nos hace falta sentido del deber y de la responsabilidad. El encarnizamiento de algunos miembros del Partido Popular contra ALDE en este Pleno no es propio del partido que tiene más responsabilidad en los consensos que necesitamos. Y no lo estoy diciendo sin saber lo que es el terrorismo han matado a muchos amigos míos, a mi hermano, y a mí me intentaron matar.

Podemos vencer siempre que seamos capaces de entender la jerarquía de los problemas y no nos dediquemos a tonterías partidistas en este Pleno. Podemos vencer mientras entendamos que, en un mundo globalizado, no podemos salvarnos solo.